Wir haben gesehen, dass wir international mit Sanktionen eigentlich nicht sehr viel ausrichten, da das in erster Linie immer die arme Bevölkerung trifft, sondern dass gute wirtschaftliche, politische und sportliche Beziehungen immer für beide Seiten von Nutzen sind. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass die Beziehungen zu Russland und Iran für uns von besonderer Bedeutung sind und Sanktionen eigentlich ein Regime stärken, das es auf Konfrontation anlegt.